Señor Presidente, señor Comisario, no es la primera vez que intervengo aquí sobre Mali y, ante todo, quisiera reiterar mi homenaje a Francia y a los soldados franceses que han dado su vida en esta guerra.

ha dicho exactamente los que permanecen en el país tienen miedo de ser objeto de ataques no por lo que han hecho, sino por lo que son. No quiero con eso olvidar las barbaridades que cometieron los terroristas, pero no deben pagar justos por pecadores en esta situación. Por último, quiero decir que creo que la solución final para ese país no pasa solo por una victoria militar, sino por una solución política, que debe ser la reconciliación entre los diferentes pueblos que componen Mali.